Podle mého názoru to byla otázka solidarity a tuto otázku je pro mne důležité ctít. Je důležité sledovat vývoj a ukazuje se, že došlo v rámci Řecka k zlepšení výkonnosti, nicméně i já bych chtěl volat po větší transparentnosti a podpořit tak kolegu Arimonta, protože musíme vycházet z věrohodných dat. Chtěl bych poděkovat paní komisařce, protože ona prokazovala osobně velmi vstřícný přístup právě ve prospěch Řecka, ale myslím si, že ten požadavek na to, aby nám byla předložena kompletní zpráva s daty, která zde byla dnes přednesena, je docela relevantní a měl by zaznít tudíž opakovaně a já se k němu hlásím.